Por desgracia, tenía la idea —es lo que se me había dicho— de que empezaba el debate a partir de las once.